Il était tout à fait anormal que les principaux intéressés, les usagers, soient laissés de côté. Le dernier rapport date de 2007, on a attendu dix ans! Dix ans plus tard, cette injustice va enfin pouvoir être réparée, et ce sur l'ensemble du réseau ferroviaire européen.

Les lignes régionales et les lignes transfrontalières vont aussi être régies par ces nouvelles règles, c'est une excellente nouvelle.

Madame la Commissaire, vous parlez de tentative.

aériens. Et pour la première fois, l'Europe s'occupe des usagers du rail. Alors je demande clairement à la Commission européenne et au Conseil de ne pas revenir en arrière lors des négociations

dix ans. Maintenant, je souhaiterais qu'on s'occupe essentiellement des passagers. C'est un dossier éminemment politique et d'autant plus important à l'approche des élections européennes. Les millions d'usagers du train y seront particulièrement vigilants.